Zuerst einmal möchte ich unseren Piloten und ihrem Kabinenpersonal für ihre kontinuierlich vorbildliche Arbeit ausdrücklich danken! Sie tragen einen großen Anteil an der Tatsache, dass wir den vielleicht sichersten Luftraum der Welt haben. Nun gibt es nichts, was man nicht noch effizienter, noch sicherer und sozialverträglicher machen könnte. Also erhielt die EU Kommission von uns Parlamentariern den Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit der EASA einen Gesetzesentwurf bezüglich einheitlicher Flugdienst und Ruhezeiten von Piloten und Kabinenpersonal zu erarbeiten. In vier Jahren hat die EASA über 50 Studien ausgewertet. Der nun vorliegende Vorschlag geht freilich nicht so weit, wie es Piloten erwartet haben, aber in keinem einzigen Punkt verschlechtert er die heutige Situation. Wenn wir nun den Vorschlag der Kommission ablehnen, ist der Vorschlag vom Tisch, es gibt nicht einmal die kleinen Schritte im Sinne des Flugpersonals, sondern alles bleibt beim Alten, beim Status quo. Alle heute von Medien und Flugpersonal zu Recht kritisierten beschriebenen Standards bleiben für weitere Jahre bestehen. Sollte der Gesetzesentwurf jedoch angenommen werden, wofür ich plädiere, führt das zu folgenden Verbesserungen Erstens kommen wir erstmalig zu europaweit einheitlichen Mindeststandards, die durch die Vertragspartner wie Gewerkschaften und Airlines im Sinne weiterer Flugzeitreduzierungen natürlich verschärft werden können. Zweitens Wo es für Piloten heute schon bessere ausgehandelte Tarifverträge gibt, bleiben diese unberührt. Drittens Es bleibt bei grundsätzlich 13 Stunden zulässiger Flugzeit am Tag, die sich jedoch in Abhängigkeit von einer Serie von tatsächlichen Flügen bis auf neun Stunden reduzieren kann. Viertens Die maximal zulässige Flugdienstzeit in der Nacht reduziert sich in jedem Fall von elf drei viertel auf elf Stunden. Fünftens Da das Zeitfenster, in dem Flüge unter dem verschärften Nachtflugzeitstandard fallen, ausgeweitet wurde, kommt dies einer 2 Stunden Flugzeitreduzierung gleich. Sechstens Es wird das Prinzip eingeführt je länger die Flugzeit, umso länger auch die darauf folgende Ruhezeit, mindestens jedoch zehn Stunden, zwölf Stunden auf der Heimatbasis. Siebtens Nach sieben Tagen klettert die vorgeschriebene Ruhezeit von 36 auf 48 Stunden. Und achtens Die maximale Flugzeit von 1300 Stunden pro

1000 Stunden innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten reduziert. Ich denke große Fortschritte!